Dans quelques minutes, nous allons voter pour protéger les lanceurs d'alerte. Des amendements ont été déposés pour priver les lanceurs d'alerte de protection quand ils s'adressent à la presse.